Monsieur le Président, Madame Ashton, nous en avons parlé tout au long de cette journée, le formidable espoir qui s'est levé à la suite des révolutions arabes nous montre que la démocratie est une aspiration de tous et qu'il n'y a pas d'exclusive. Le droit à vivre librement

C'est vrai pour les Palestiniens aussi quand, à l'heure où nous parlons à Gaza en particulier des jeunes Palestiniens et Dieu sait s'il y en a sont aujourd'hui sans horizon, sans avenir, sans possibilité de s'éduquer, de circuler et sans possibilité, même parfois, de se soigner et de manger. Évidemment, c'est inacceptable. Nous partageons ces sentiments je pense que c'est assez général. Mais je me demande alors et je ne comprends pas je vous assure les logiques que poursuit l'Union européenne dans son accord d'association. Vous en avez parlé.

Lors de votre réunion du Quartet, vous aviez invité les Israéliens et ils ne sont pas venus.

Je connais vos efforts, vous vous investissez. Je ne veux même pas vous dire que ces incitants positifs ne marchent pas. Ce que je veux vous demander, c'est si nous avons le droit, encore aujourd'hui, de renoncer à toutes sortes de pressions qui ne sont pas des sanctions?